Madame la Présidente, l'expérience d'une décennie de politiques d'austérité, qui sont un échec cinglant partout en Europe, n'aura visiblement pas suffi. Et Macron et Merkel n'ont rien trouvé de mieux que d'inventer une nouvelle institution antidémocratique le Fonds monétaire européen. Sans aucun contrôle du Parlement européen, le FME viendra détruire, comme le FMI, les États en difficulté et organiser le saccage de l'État providence pour imposer la sacro sainte doxa ordo libérale. En réalité, l'Europe de Macron et Merkel, c'est une machine à broyer la démocratie rien pour les peuples et tout pour les banques.